Myślę głównie o sprawozdaniu przyjętym przez Państwa parlamentarzystów w marcu tego roku, a przygotowanym właśnie przez panią poseł Livię Járókę, i wiem, że spotkało się ono z dużym oddźwiękiem bardzo dziękuję. Ważne w tej całej sprawie są dwa główne fakty.

żyje w warunkach ekstremalnego ubóstwa, a ich szanse życiowe są bardzo poważnie ograniczone. Niektórzy z nich nie mają żadnych możliwości i nie mają nadziei na takie życie, jakie my wszyscy dzisiaj obecni w tej izbie uważamy za coś normalnego i oczywistego.

Rezolucje, które Parlament Europejski przyjmował w ciągu ostatnich kilku lat, jasno opisują całą powagę sytuacji.

2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym osób należących do mniejszości, a więc Unia Europejska jest wspólnotą wartości zapisanych nie tylko w prawie, ale również respektowanych w życiu. Nacisk, jaki traktat kładzie na prawa mniejszości, jest odzwierciedleniem tego, że podzielamy świadomość naszej wspólnej kilkusetletniej historii. Ci, którzy nie tak dawno przeżyli hitlerowskie działania, przeżyli holocaust romski, ich dzieci, ich wnuki z przerażeniem przyglądają się temu, co się dzieje w krajach współczesnej Europy i dziwią się temu poziomowi dyskryminacji, rasizmu i przemocy wobec Romów i Sinti, i zwracają się do obywateli Europy o ochronę i pomoc, również pomoc prawną. Tych problemów my świat i obywatele współczesnej Europy bagatelizować nie możemy. Nasze wspólne zobowiązania do poszanowania godności osoby ludzkiej, równości, państwa prawnego jak i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, nie może tylko pozostać martwym prawem. Dlatego Rada aktywnie zajmowała się przekształceniem tego zobowiązania w konkretną ochronę naszych obywateli pochodzenia romskiego. W maju tego roku Rada odbyła specjalne posiedzenie poświęcone wyłącznie kwestii integracji Romów. W odpowiedzi na apele Komisji i Parlamentu, Rada zwróciła się do państw członkowskich o realizację celów w czterech kluczowych dziedzinach edukacji, zatrudnienia, opiece zdrowotnej i mieszkalnictwie. Zniwelowanie różnic, które dotyczą zmarginalizowanej społeczności Romów, a ogółem ludności Europy, to nasz wspólny cel. Wszyscy mamy problemy społeczne w swoich krajach, wszyscy mamy problemy społeczne w Europie, ale najbardziej z nimi borykają się wszyscy ci, którzy są marginalizowani i są Romami. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ubóstwo, a jak wiemy jest to problem bardzo złożony i można przezwyciężyć go tylko wtedy, kiedy podejmie się działania na wszystkich możliwych frontach. Wszyscy obywatele przecież potrzebują dobrych szkół, godnej pracy, dobrej opieki zdrowotnej i po prostu godnego miejsca do życia. W Europie sprawy te uznajemy za oczywistość. Bylibyśmy oburzeni, gdyby każdemu z nas odmówiono chociażby tylko jednego z tych praw, a niektórzy z naszych współobywateli, w tym liczne osoby pochodzenia romskiego, wciąż nie mają dostępu do żadnego z tych czterech praw i możemy uznać to za niedopuszczalne w XXI wieku. Dostrzegając pilną potrzebę działania w maju tego roku Rada zwróciła się do wszystkich państw członkowskich, by przygotowały krajowe strategie integracji Romów lub zintegrowane zestawy środków politycznych na rzecz poprawy sytuacji Romów. Termin ich przygotowania upływa z końcem tego roku. Rada zdecydowanie wspiera politycznie ten proces. Pozwolę sobie przypomnieć, że Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie przygotowane przez prezydencję węgierską, odnotowała jego duże znaczenie i zaapelowała o szybką realizację majowych konkluzji Rady. Komisja doradza w tej sprawie państwom członkowskim i Komisja też będzie oceniać ich postępy w nadchodzących miesiącach i latach. Stanowisko polityczne Rady jest jednoznaczne, Rada jest także prawodawcą i współprawodawcą, a wiemy wszyscy, że już ponad 10 lat temu Rada przyjęła dyrektywę zakazującą dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i rasowe. Dyrektywa ta obejmuje warunki dostępu do zatrudnienia, do szkolenia zawodowego, do ochrony socjalnej, w tym zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do towarów i usług, w tym mieszkalnictwa, a także ich podaży. Przepisy te chronią wszystkie grupy etniczne, w tym Romów. Dyrektywa ta jest od wielu lat filarem polityki antydyskryminacyjnej, na którym państwa członkowskie mogą bazować przy tworzeniu własnych krajowych strategii integracji Romów. Dyrektywa ta umożliwia także państwom członkowskim aktywne stosowanie środków zapobiegających niekorzystnym zjawiskom związanym z pochodzeniem etnicznym czy rasowym i umożliwia stosowanie środków rekompensujących takie sytuacje. Jak Państwo wiedzą, mamy również dyrektywę ustalającą prawo obywateli do swobodnego przemieszczenia się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Oczywiście to państwa członkowskie mają obowiązek wdrażać dyrektywy i stosować ich przepisy w życiu. Komisja jest odpowiedzialna za monitorowanie transpozycji i wdrażania w praktyce prawodawstwa europejskiego i jest uprawniona do wszczynania postępowań w sprawie uchybień, natomiast zadanie egzekwowania prawa należy do krajowych sądów i właściwych organów państwowych i europejskich. Rada opowiada się za podejściem zintegrowanym zgodnie z którym problemy związane z edukacją, zatrudnieniem, opieką zdrowotną i mieszkalnictwem rozwiązywane będą jednocześnie.

Będą to główne aspekty przygotowywanych krajowych strategii i środków na rzecz integracji Romów. Radzie pozostaje zgodzić się z Państwem, że musimy poprawić dostęp do edukacji, szeroko rozumianej edukacji, i musimy zapewnić, aby Romowie stali się beneficjentami polityk na rzecz zatrudnienia. Rada opowiedziała się za podejściem włączającym w tych czterech kluczowych obszarach. W szczególności Rada zwróciła się do państw członkowskich, aby zapewniły równy rzeczywisty dostęp do usług wysokiej jakości. Jednym z kluczowych koniecznych warunków sukcesu, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i w odniesieniu do planowania i realizacji strategii, jest oczywiście aktywny udział samych społeczności romskich. Rada podkreśliła, że podstawową rolę ma tu do odegrania społeczeństwo obywatelskie. Nie ma zgody na segregację Romów. Musimy więc we wszystkich politykach wyraźnie promować desegregację. Nigdzie w Europie nie może być zgody na to, by jedna grupa etniczna była przyporządkowana do specjalnych szkół czy otrzymywała edukację na niższym poziomie. To samo dotyczy etnicznie segregowanego mieszkalnictwa, np.

Podsumowywując, segregacja musi być pokonana. Mając na uwadze zadanie monitorowania ataków rasistowskich w Europie, chciałabym przypomnieć, że Rada powołała specjalny organ, którego zadaniem jest dostarczanie odpowiednim instytucjom wsparcia i wiedzy związanej z prawami podstawowymi. Agencja Praw Podstawowych utworzona w 2007 roku gromadzi i analizuje dane. Zwróciła ona uwagę na problemy, przed którymi stoją mniejszości w Europie, w tym właśnie Romowie. Dzięki pracom tej agencji wiemy dobrze, że nie mamy niestety powodu do samozadowolenia. Trzy lata temu Rada przyjęła także decyzję ramową w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawno karnych. Artykuł 6 Traktatu stwierdza, że Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych, która ma taką samą moc prawną jak traktaty.

Znaczenie tych praw podstawowych Rada potwierdziła w ostatnich konkluzjach. Pozwolę sobie zacytować Ochrona praw podstawowych szczególnie przez zwalczanie dyskryminacji i segregacji zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim i z międzynarodowymi zobowiązaniami państw członkowskich jest niezbędna dla poprawy sytuacji społeczności marginalizowanych, w tym Romów. Państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie poszanowania zasady państwa prawnego u siebie, we własnym kraju, ale nie lekceważmy znaczenia naszych wspólnych ram prawnych, które dają prawdziwe gwarancje na szczeblu europejskim. Przez lata Rada i Parlament pracowały razem nad wzmocnieniem tych ram. Każda instytucja ma tu do odegrania swoją opisaną prawem rolę. Komisja monitoruje stosowanie u niej tego prawa, ale także Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypełnia swoje zadania. Jednak przede wszystkim to państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie wartości i zasad, które same przyjęły. Dwa ostatnie dni, wczoraj i przedwczoraj, odbywał się w Poznaniu w Polsce V Szczyt Równości. Na nim rozmawialiśmy jak tę politykę europejską i krajową skutecznie przełożyć na działania lokalne i regionalne tam, gdzie można rzeczywiście skutecznie dotrzeć do tego pojedynczego obywatela, którego prawa są łamane. Musimy wykazać w działaniach w każdym kraju wyjątkową wrażliwość, ponieważ mamy do czynienia ze zróżnicowaniem społeczności romskiej wewnątrz. W niektórych krajach, tak jak w Polsce, jest 0,1 społeczności romskiej, ale mamy kraje, gdzie jest ich prawie 10. Musimy wziąć pod uwagę zróżnicowanie etniczne samych Romów i postępować tak, żeby rzeczywiście namówić ich do współpracy, a nie zrażać do siebie. Musimy o tym pamiętać, że oni żyją 600 lat razem z nami w Europie, a nadal mamy dużo do zrobienia, i dlatego każdy kraj musi przygotować mapę działań we własnym zakresie. Nasi współobywatele pochodzenia romskiego mają te same prawa, żywią te same nadzieje i te same oczekiwania, co my. Liczą na nasze stałe zaangażowanie.